De aceea, doresc să vă aduc la cunoștință inițiativa pe care a avut o zilele acestea un lider local din coaliția social liberală aflată la guvernare în România. Consilierul local Rareș Buglea a cerut ca femeile sărace de etnie romă care nu au condiții să și crească copiii să fie, nici mai mult, nici mai puțin, decât sterilizate. Sunt consternată mai ales de faptul că el se întreba retoric de ce să o lăsăm să l mai nască și pe al doilea, de ce să o lăsăm să l mai nască și pe al cincilea?.

avem de a face cu discriminare de gen, etnică și de statut social. Mai mult, este o încălcare flagrantă a drepturilor fundamentale ale omului, respectiv dreptul la viață. Surprinzător este faptul că acest domn care instigă la ură rasială a colaborat cu o fundație care desfășoară proiecte finanțate din fonduri europene pentru protecția romilor.

Pe de altă parte, la fel de condamnabilă ca discriminarea este și violența propriu zisă împotriva femeilor. Infracțiunile de violență nu sunt de cele mai multe ori raportate, iar, în cazul în care ele sunt raportate, autoritățile nu le tratează cu prioritatea cuvenită. Voi exemplifica cu o tragedie petrecută în București anul trecut, când un polițist și a ucis soția și pe colega ei de serviciu în urma unui atac armat. Au existat 14 sesizări de comportament agresiv depuse la poliție împotriva bărbatului, însă autoritățile au preferat să le ignore.